að tekin verði frá sæti næst inngangi í salnum fyrir formennina en þeir dragi innbyrðis um þessi sæti skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum samkvæmt þessu hefur gunnar bragi sveinsson sæti átta oddný g harðardóttir sæti tuttugu og tvö þór saari sæti tuttugu og þrjú ragnheiður elín árnadóttir sæti fjörutíu og fjögur